Madame la Présidente, Madame la Commissaire, mes chers collègues, en premier lieu bien sûr notre solidarité à l'égard des victimes mais aussi les réflexions nécessaires qu'impose de notre part une telle catastrophe. Tout d'abord, merci, Madame la Commissaire, d'avoir précisé qu'il y aurait une communication, la semaine prochaine, sur les conditions d'intervention d'urgence parce que, effectivement, c'est une nécessité et nous devons pouvoir venir au soutien de nos concitoyens, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou industrielles. En revanche, je ne peux pas me satisfaire

En ce qui concerne surtout le point essentiel qu'est l'application réelle du droit communautaire, je pense qu'il est indispensable, Madame la Commissaire, que la Commission se dote des moyens nécessaires pour veiller à l'application réelle du droit communautaire. Il ne s'agit pas seulement de transcrire les directives, il s'agit de les appliquer concrètement dans toutes les entreprises de notre Communauté. Pour y parvenir, il est indispensable que vous vous dotiez des moyens de contrôle qu'aujourd'hui, vous n'avez manifestement pas à votre disposition. Nous avons donc besoin non pas de plus de droits, mais réellement de l'application du droit communautaire.